Señor presidente, señor vicepresidente de la Comisión, la unión energética es un instrumento para el oligopolio energético, que aprovechará la liberalización del mercado para manipularlo a su antojo. Lo hemos visto estas semanas en el caso de mi país, en España, cuando se duplicaron los precios mientras se seguía exportando a Francia y una buena parte de la generación, incluidos los ciclos más eficientes, permanecía sospechosamente cerrada. ¿Impulsará la Comisión alguna investigación sobre estos hechos o su Comisión continuará aceptando actuaciones siempre a favor de las grandes eléctricas, lo mismo en las renovables que en el bono social, aun contraviniendo la normativa europea? Liberalización y poder de mercado para los grandes oligopolios son una y la misma cosa, y, por ello, son otras políticas, las de la soberanía energética, las que hay que impulsar. En sus documentos, los objetivos de eficiencia y de renovables carecen de ambición y, desde luego, hay ausencias lamentables. Y en cuanto a la distribución y comercialización, las referencias a la descentralización casan mal por su apuesta por el mercado, que en los grandes se van a comer a los pequeños.